Frau Präsidentin, Hohe Beauftragte! Die aktuellen Ereignisse in Syrien führen uns einmal mehr vor Augen, in welchem Dilemma die Europäische Union in Bezug auf den Nahen Osten und die Ereignisse in Nordafrika steckt. Jahrelang wurden arabische Despoten und Diktaturen hofiert und nun, wo Assad brutal gegen das eigene Volk vorgeht, verurteilen wir dies natürlich pflichtgemäß, und es gibt halbherzige Sanktionen.

Demokratie und Menschenrechte waren bezüglich der arabischen Welt offenbar nie viel mehr als inhaltsleere Floskeln. Offenbar sollte kaschiert werden, dass Brüssel, dass die Europäische Union in dieser Region vorrangig die geopolitischen Interessen der Amerikaner umzusetzen hatte. Insbesondere die Hilflosigkeit der Europäischen Union angesichts der gesamten Entwicklung im südlichen Mittelmeerraum macht doch betroffen.

Und was haben wir jetzt in Tunesien? Bestenfalls chaotische Zustände, wo die Übergangsregierung schon wieder gestürzt werden soll in Ägypten so etwas wie eine Militär oder temporäre Militärdiktatur, in der die christlichen Kopten verfolgt werden in Libyen einen Bürgerkrieg, in dem die Europäer halbherzig mit halben Mitteln und gespalten eingreifen.

Präsident Assad muss wahrscheinlich nicht einmal fürchten, dass ihm die Armee auf Druck von außen die Loyalität aufkündigt. Und es gibt auch keine Schutzmacht, die ihn fallen lassen kann. Ein Machtwechsel in Damaskus hätte jedenfalls mit Sicherheit tiefgreifende Folgen für die ganze Region. Und die ersten syrischen Flüchtlinge, die in der Türkei eingelangt sind, stellen vielleicht nur die Vorhut einer großen Flüchtlingswelle dar. Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien und Libyen müssten wir, müssten die Europäer, müsste Brüssel dringend eine eigenständige, von Washington unabhängige und unbeeinflusste Politik entwickeln. Im Gegensatz zu den Amerikanern ist Europa ja wegen der geografischen Nähe direkt betroffen. Wir dürfen uns jedenfalls nicht tiefer in den libyschen Bürgerkrieg hineinziehen lassen, um nicht dadurch die Zielscheibe von Terror und Extremismus zu werden.